forseta láðist að geta þess í upphafi fundar þegar tilkynnt var um mannabreytingar í nefndum að við varamannssæti sivjar friðleifsdóttur í allsherjar og menntamálanefnd tekur eygló harðardóttir